Hvala, predsednik. Ja, bi zdaj nadaljeval glede na to, da smo že kaj veliko povedali, pa bi mogoče šel na to. Za upokojence je bilo rečeno, da pri sedeminpetdeset do do petinšestdesetega leta starosti so najtežje zaposljivi. To je logično, to se vsi zavedamo in mogoče to v naši družbi je pač tako, e ko enkrat prideš pri teh letih pa nisi zaposlen, potem težko dobiš delo. Ali si zdaj espe ali si d. o. o., sploh ni pomembno, bilokje si zaposlen. Pa to bi mogoče malo tudi osvetlil. Prej je bilo rečeno, e da zaposleni pri delodajalcu espeju, jasno, oni mi, a delodajalci za njih plačujejo stoprocentne prispevke, tako kot je potrebno, se pravi, več plačujejo, kot nekateri espeji za sebe plačujejo, ne, tako da kaj se tega tiče, smo lahko na jasnem, ne. Se pravi delodajalec zaposlenega pri njem mora plačevati prispevke, tako kot ima bruto plačo. In če je bruto plača recimo tisoč dvesto evrov, je pač toliko prispevkov, koliko mora biti. Tako da iz tega stališča so zaposleni pri pri firmah večjih pa pri malih espejih izenačeni. Tako da to jaz ne vidim nobene razlike, da bi bil zdaj zaposleni pri delodajalcih malih ali velikih, kakšne razlike. Delodajalec ima recimo espe ali ima pa d. o. o., je pa zelo razlika. Če ima d. o. o., si more izplačevati plačo, mora plačevati prispevke, Ima malo plačo, pri espejih pač plačuješ, koliko imaš tisti rang, koliko si pač imel ali pa imaš, kot imaš davek iz dejavnosti, is tistega pač plačuješ prispevke. In so večinoma, tako kot je rečeno podatek ministrstva, da odstotkov samostojnih podjetnikov plačuje manj kot, ta minimalne prispevke, ne. Če to, niti tega nisem niti vedel, nisem se nikoli poglabljal, ampak če je to to, potem je jasno, da je iz tega naslova, potem pa še gledamo to, kako se iztrži oziroma koliko je tega, da se ne izterja, pa vidimo, koliko je v tej naši pokojninski blagajni. Zdaj pa, ker moramo gledati tudi mi kot oziroma stranka Desus gledamo za za vse skupaj, za celoto, upokojence, ne glede, kaj so prej delali, ne. In ja sem zelo zadovoljen, da gospod, vaš kolega, Vrtovec skrbi, spodbuja samozaposlene. Saj ni to tako enostavno se samozaposliti. Glejte, na lokalni skupnosti smo mi imeli pred leti, se spomnim, smo dali, tako kot je bilo rečeno, že nekdo je rekel, smo mi dali sredstva, da ste se samozaposlili. Osebno sem vedel, da je to v več kot e odstotkih pač izhod v sili. In če je to izhod v sili, potem je težko, da bi jaz to zdaj skrbel za to, da bi to dali v zakonodajo ali pa recimo, da bi bila ta, sistem zaposlovanja razvojen. Ni razvojni, to je samo metanje peska v oči, s tem da se pač ljudje malo zamotijo in da rečemo, da imamo nižjo brezposelnost. Tako da ja vseeno mislim, da moramo iskati tako zakonodajo, ki bo zajela čim širši krog ljudi, in vsekakor sem jaz te današnje debate zadovoljen. Glejte, je je Nova Slovenija se bori, vlaga zakone in jaz sem prepričan oziroma sem bi bil vesel, da bi zdaj, ne bi šestič drugo leto istega zakona, ne. Skušamo reševati postopoma, tako kot smo že prej nekje ugotovili, da so neke zakonodaje se lahko skozi spravi, nekaj bo vlada skozi spravila, tudi v naši koalicijski zavezi so neke stvari, sigurno pa niso takšne niti nisem si jaz jih prepoznal, ko ste rekli, da ste se vi že pogajali z zdajšnjo koalicijo oziroma s temi strankami, osebno pa tudi poslanci skupaj Desusa nismo bili v detajle. Skratka, pol ko je bila zaključena zgodba, je pač konec zgodbe. Tako da ne bi jaz zdaj to obujal, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. Vsekakor pa bi bilo drugače kot sedaj in bi sigurno iskali skupne projekte, skupne ideje, pa skupne želje, ki bi jih lahko mogoče skozi spravili, veliko lažje kot pa zdaj. Tak da jaz, to še bi mogoče, ste rekli da imamo te inšpektorje. Za obrtnika pa malega podjetnika ni ni toliko važno zdaj, kdo šušmari, kdo dela na črno. Tem, da so inšpektorji, on lahko pride do espejev, do d. o. o.-jev, ker ima pač naslove pa številke, ne more se oglasiti pri eni osebi fizični, ki recimo tudi dosti dela doma. To so ti problemi, ki jih v recimo obrtne zbornice pač rečemo, da niso dosegljive, ker inšpektor ne more priti uradno klet Jurju na dom, da nekaj delam, mislim, če ne bi bil espe, ne. Se pravi moraš imeti prvo to zgodbo. Drugo, da bi pa zdaj obrtniki drug drugega rekli, ta pa ta dela, tega pa ne boste doživeli od nas samih, da bi kdo prijavljal tujega obrtnika. I, pa tudi to mi časih ni jasno, ko se dosti govori o tem, da da espeji pa delodajalci dajo nekaterim zaposlenim denar na roko. To bi jaz tudi rad videl, kako bo to uspe, ker če da on denar na roko, ga mora tudi na roko dobiti. Obrtnikom, ki pa se ukvarja z neko proizvodnjo, z nekim delom, pa je interes, da ima tudi stroške. In čim več ima stroškov, imaš toliko stroškov, da lahko potem rečeš, da imaš pač tak dobiček. Če pa ti že prej daš kak denar, od kod denar, se pravi, da je cela veriga že zastrupljena in to je tisti problem, kar ga mi vidimo znotraj naše branže obrtništva, da da ni v redu. Tako da jaz pričakujem, da bomo v naslednjem letu, če ne preko vlade, pa preko ministrstev, z Novo Slovenijo, predvsem gospod, z vami, gospod Jože, probali dati neke ideje na mizo, ki bojo izpeljive. Jaz sem že prej povedal, da me ni interes, da zdaj govorimo, pa smo vsi proti ali pa smo vsi za. Tisto, kaj lahko speljemo bo malo teh zahtev, kar smo želeli, da jih bi speljali. Ampak nekaj jih bi pa lahko speljali. Če se dogovorimo prej, bi sigurno lahko neke zadeve, ki jih mali podjetniki, obrtniki želimo, da grejo skozi, se bi spravile skozi. Če gremo pa v tako, kot se zdaj, v neko to skrajnost, v drugo skrajnost, pa bo zmeraj neka zavora, ki bo z ene strani ali pa z druge strani. Tako da meni je interes, da nekaj skozi spravimo, v naše dobro. Hvala.